Já vidím program Unie inovací jako program, který přichází za minutu dvanáct. S největší pravděpodobností máme poslední příležitost, jak zabrat v oblasti inovací a nedovolit těmto zemím, aby nás dohonily. Jakýkoliv neúspěch Evropy jako kontinentu bude mít v této oblasti fatální důsledky a říkali to všichni ostatní kolegové pro konkurenceschopnost Evropy, kvalitu života jejích obyvatel a v konečném důsledku i pro hodnoty, které Evropa pro svět představuje. Jsem proto rád, že se Evropskému parlamentu podařilo nastartovat konkrétní legislativní opatření, jako je posílená spolupráce při zavádění evropského patentu. Jako velmi důležitou vidím také oblast standardizace při zavádění inovací do praxe a jejich uplatnění malými a středními podniky.